Správa tvrdí, že štát ma presvedčiť ženy, aby sa zamestnali v ekologickom hospodárstve. Aby pre to obetovali rodinu, zabudli na medzigeneračnú solidaritu a výchovu svojich detí.

Predškolských zariadení a starobincov treba viac a ekologické hospodárstvo nemôže existovať bez liberálnej potratovej politiky. Pamätám si na propagačné plagáty komunistov. Na jednom bola žena na traktore a na druhom iná s krompáčom v ruke. Akoby materský pud bol omylom prírody, akoby starostlivosť o vlastné deti a najbližších nemala pre spoločnosť žiadnu hodnotu. Chceme vidieť len ženu, muža a dieťa, nikdy však nie rodinu. Aký je výsledok? Sociálne inžinierstvo, nezmyselné projekty za naše dane a neudržateľné dôchodky.